virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytinga á lögum um þingsköp númer fimmtíu og fimm nítján hundruð níutíu og eitt nánar tiltekið

þetta frumvarp mundi gera það kleift yrði það samþykkt að ráðherrar sem sæti eiga á alþingi og eru alþingismenn gætu sagt af sér þingmennsku og komið aftur til þings ef þeir af einhverjum ástæðum létu af ráðherradómi á kjörtímabilinu þetta er í stuttu máli inntak frumvarpsins það eðli rétt tíu um það að þrískipting valdsins yrði staðfest í stjórnarskránni með því að þar yrði þess getið að ráðherrar gætu ekki jafnframt setið á alþingi sem alþingismenn eiga náttúrlega sæti sem ráðherrar og flytja þar frumvörp og taka þar þátt í umræðum sem snerta þeirra málaflokka en hafa ekki atkvæðisrétt og gegna ekki starfi þingmanns væri til heilla að hafa skýrari aðgreiningu að milli þessara tveggja valdþátta löggjafarvaldsins og framkvæmdarvaldsins við flutningsmenn þessa frumvarps teljum að það mundi leiða til betri starfshátta bæði hjá framkvæmdarvaldinu og hjá alþingi ef fjarlægðin á milli þessara tveggja þátta væri meiri nú er það hins vegar svo að það tekur tíma að breyta stjórnarskránni eins og við öll vitum stjórnarskrárþing þarf að samþykkja breytinguna það þurfa að vera kosningar og annað þing þarf getur þingmaður sem verður ráðherra ekki sagt af sér þingmennsku og komið aftur inn á kjörtímabilinu það er svo sem því eðlilegt finnst að það yrði þá valkvætt að ráðherra gæti sjálfur hann eða hún þyrfti að biðja um þetta eða skrifa forseta alþingis bréf þar sem hann eða hún segði af sér vegna þess að eðli máls samkvæmt finnst mér alla vega ekki hægt að skylda fólk til þess að gegna ekki ráðherraembætti og þingmennsku um leið það er ekki hægt með einfaldri löggjöf að skylda fólk til þess hins vegar er náttúrlega hægt að kveða á um það í stjórnarskránni og þess vegna gengur háttvirts þingmanns sivjar friðleifsdóttur út á það að þetta veðri klárt og kvitt og engin spurning þar um þetta er í annað skipti sem frumvarpið er flutt við erum sextán þingmenn sem flytjum þetta frumvarp núna og fluttum það líka í vor það vakti ekki meiri athygli en það að meira að segja unga fólkið i mínum flokki samfylkingu hafði ekki orðið vart við það að þetta frumvarp hafði verið flutt og hvatti ráðherra í okkar flokki til að segja af sér þingmennsku á fundi sem við héldum í sumar en ég kenni nú engu þar um nema lélegri auglýsingamennsku minni en sem sagt við erum sextán þingmenn sem flytjum þátt frumvarp núna og ég bið um að því verði vísað til allsherjarnefndar